Miramos alrededor de la Unión Europea y vemos nuestras orillas de vecindades, del Mediterráneo a Ucrania vemos pueblos con anhelos de libertad, seguridad y justicia. Y esta es la idea de Europa, en esto consiste Europa la primacía del Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la libertad, la seguridad y la justicia ha sido así desde el principio de la antigua historia europea, desde Atenas hasta los Tratados de Roma y el Tratado de Lisboa. Y esto es a lo que aspiran los ciudadanos europeos, no solo nuestros vecinos.

para emitir ese mensaje desde la Comisión. Pero asegurar este espacio de libertad, seguridad y justicia requiere también hablar de asuntos concretos que están incorporados a este informe.

En segundo lugar, el informe plantea la protección de los derechos, en particular de los derechos de los últimos, de las personas más vulnerables. La lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la intolerancia religiosa, la islamofobia, y la lucha contra el rechazo a los romaníes, a la homofobia y a la transfobia son elementos vertebrales del mensaje sobre los derechos fundamentales que tiene que caracterizar a la política europea.